la tragédie survenue en Italie dans les Abruzzes, la commission des budgets a adopté les quatre rapports en début de semaine, mais pas à temps pour que les traductions soient disponibles. Je voulais simplement rectifier ce que vous aviez indiqué ces rapports ont bien été adoptés en commission. Il n'y a aucun obstacle juridique. Ils ont même été adoptés à l'unanimité.